Adoptar medidas opuestas en función de las cualificaciones profesionales que estas personas posean no significa ser solidarios, significa dar cobertura legal a la fuga de cerebros, que solo consigue esquilmar una fuente de riqueza intelectual en los países de origen.

Sin embargo, eso pasa por no recortar en el Estado del bienestar. Todo lo contrario, pasa por invertir en Estado del bienestar. Por invertir en derechos sociales y en servicios públicos. Lo contrario no solamente hace cada vez más pobres a los ciudadanos que ya viven en Europa, sino que hace cada vez más difícil la integración de los que vienen. Por otro lado, de poco sirve que hablemos de planes de integración si lo que hacemos es expulsar a través del acuerdo Unión Europea Turquía, o través de un nuevo pacto migratorio, en este caso una mala copia para Oriente Próximo y África, que hace recaer la responsabilidad del control y la gestión de los flujos migratorios sobre terceros países, la gran mayoría de ellos dictaduras.